Mám především na mysli svatby dětí, a to zejména dívek mladších osmnácti let, a dokonce mladších i patnácti let.

Dochází také k pokračujícímu potlačování práv dětí, které s sebou přináší negativní dopady na jejich psychiku, vzdělání a jejich budoucí život.

Musíme apelovat na místní vládu, aby změnila tento zákon a aby zakázala veškeré svatby dětí, a to bez výjimky.